D'abord, quelle est la relation risques bénéfices? Pour l'instant, les bénéfices sont faibles, dans la mesure où ce n'est pas une grippe qui entraîne énormément de morts beaucoup moins en tout cas que la grippe saisonnière.

Donc, je me dis qu'il faudrait peut être plus d'harmonisation.